Cette refonte a été provoquée par une pétition européenne qui a recueilli près de deux millions de signatures. Elle vise à assurer l'accès à l'eau potable en Europe de tous les groupes vulnérables, y compris des Roms.

La réglementation de l'eau relève de la compétence des États et non de l'Union.

Quant à l'accès universel à l'eau potable, les États européens sont parfaitement capables de l'assurer, sans avoir besoin des leçons de morale de l'Union. Ne soyons pas dupes, la Commission cherche à instrumentaliser la situation des Roms pour tenter de s'approprier de nouvelles compétences en la matière. L'Europe des nations, que j'appelle de mes vœux, doit résister à ce genre de manœuvre pour rendre leur souveraineté aux États.